Señora Presidenta, creo que la señora Parvanova y los portavoces han hecho un trabajo importante, tanto por aquellas cosas que proponen quitar del documento inicial como por las que añaden.

Por otra parte, introducir la definición de sectores vulnerables, incluyendo a los niños, a los jubilados, a los desempleados y a los enfermos crónicos, y hacer que se tengan en cuenta a la hora de fijar precios y de introducir o quitar medicamentos de los sistemas de seguridad social, es muy importante, sobre todo en momentos de austeridad salvaje en Europa y en momentos de recortes absolutamente inhumanos en los países del sur de Europa que están afectando en materia sanitaria a los más vulnerables. Ahora hace más falta que nunca tener en cuenta a esos sectores a la hora de plantear el precio, especialmente en los genéricos, y de plantear qué medicamentos se introducen o no. Evidentemente, sería mucho mejor que llegáramos a ser capaces de tener un sistema de salud similar para todos y que algún día la salud de los europeos esté por encima de espurios intereses financieros e, incluso, de la subsidiariedad. Quizá ese día seamos todos más iguales y quizá ese día, incluso, los Gobiernos de los Estados de Europa sean un poco más humanos. La salud no es cualquier cosa, no tiene que estar al albur solo de las crisis financieras.